Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons demander qu'ils disposent enfin de la liberté de religion, de la suppression du délit de blasphème dans les États musulmans avec lesquels nous avons des relations diplomatiques et de la suppression de la mention de la religion sur les documents d'identité.